Przyszłość Unii Europejskiej nie przedstawia się niestety zbyt optymistycznie i imponująco.

Nakłada się na to zastraszająco niska stopa inflacji, która może okazać się zabójcza w skutkach dla europejskiej gospodarki. Grozi nam spadek cen, brak napędu gospodarczego, wzrost bezrobocia, co w rezultacie może zakończyć się jeszcze większym kryzysem.

Jeśli zabraknie w tym sektorze dostępu do finansowania, nasili to problem z osiągnięciem ożywienia gospodarczego, co w obecnej sytuacji jest dla nas tak dużym zagrożeniem. Apeluję więc do Europejskiego Banku Centralnego, aby szczególnie przyjrzał się właśnie temu sektorowi.

Czy obecne rozwiązanie w postaci tak potężnego zastrzyku finansowego nie okaże się w efekcie zbyt krótkotrwałe i krótkowzroczne?